Auch dem Ziel, den CO Ausstoß zu verringern, kommen wir dadurch nicht näher.

Deshalb habe ich auch diesem Antrag zugestimmt.

Ein großer Erfolg ist deshalb die Forderung nach starken nationalen Regulierungsbehörden, die den Eisenbahnraum kontrollieren. Europäische Kleinstaaterei hilft uns hier nicht weiter.